virðulegi forseti málefni verðtryggingar eru á borði forsætisráðherra þegar honum hentar en þegar hann er farinn að sjá framan í það að geta ekki staðið við loforð sín þá hendir hann heitu kartöflunni í fangið á fjármálaráðherranum hæstvirtur forsætisráðherra er búinn að vera með málefni verðtryggingar í fanginu frá kosningum hann lét gera skýrslu forsætisráðuneytið gaf hana út hann er búinn að taka þetta mál í sínar hendur og á þess vegna að leggja í þá umræðu að koma hingað og ræða við þingmenn um verðtrygginguna það er bara ekki boðlegt háttvirtur þingmaður birgir ármannsson að ráðherrar skorist undan því í nærri því ár að ræða hér við þingmenn um ákveðið mál sem þeir óska eftir að ræða við þá

þessi ríkisstjórn lokaði leiðinni sem fráfarandi ríkisstjórn lagði í sem var upptaka evru og þannig út úr verðtryggingunni það hefur enginn annar valkostur verið lagður hér á borðið enginn og við hljótum að kalla þess vegna eftir umræðu um það